Raad en Commissie, kloppen deze meldingen? Is het fictie? Kortom, hoe verloopt momenteel eigenlijk de EU politiemissie in de Palestijnse gebieden? Want dat is toch essentieel.